Nu trebuie să existe concesii în procesul de implementare a recomandărilor specifice pentru fiecare stat membru.

Pe de altă parte, ideea unei Europe cu două viteze nu trebuie susținută sub nicio formă. Toate statele membre trebuie să aplice, într un fel sau altul, măsurile referitoare la uniunea economică și monetară.

Președinția daneză nu a realizat progresul așteptat într un subiect extrem de important pentru viitorul Uniunii. Nu există nici măcar o previziune în ceea ce privește cuantumul bugetului european. Casetele de negociere nu cuprind ceea ce ar fi trebuit să propună Consiliul European, ci referiri la elemente foarte importante ale politicilor orizontale care intră sub incidența procedurii de codecizie.